była premier Ukrainy Julia Tymoszenko została uznana za winną i skazana na siedem lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł o zakazie zajmowania stanowisk publicznych na okres trzech lat oraz zobowiązał ją do wpłacenia odszkodowania na rzecz Naftohazu.

sąd apelacyjny odrzucił odwołanie Tymoszenko, a także nie zgodził się na jej wypuszczenie z więzienia ze względu na stan zdrowia. Kolejne orzeczenia sądów świadczą o tym, że w otoczeniu prezydenta Ukrainy podjęto decyzję, aby nie reagować na propozycje składane przez Unię Europejską, między innymi zmiany prawa karnego i umorzenia sprawy Tymoszenko lub też uznania jej apelacji.

Jednak odmowa zmiany kodeksu karnego przez kontrolowany przez Janukowycza Parlament, kolejne wytaczane procesy oraz odrzucanie apelacji wskazują, iż obóz władzy nie ma zamiaru uwolnić byłej premier, która przetrzymywana jest w więzieniu w skandalicznych warunkach, a dostęp do niej jest ograniczony.